Pozwalają na bardziej precyzyjne namierzanie celów w odległych częściach świata, co ogranicza do absolutnego minimum liczbę potencjalnych ofiar.

Drony znajdują się obecnie na wyposażeniu armii co najmniej 80 krajów, ale również wielu organizacji niepaństwowych, jak chociażby Hezbollah. Nie łudźmy się, że jeśli kraje Wspólnoty przestaną rozwijać swoje programy bezzałogowych statków powietrznych, problem ich wykorzystywania zniknie. Powinniśmy skupić się na rozwiązaniu przyczyn niewłaściwego wykorzystywania dronów, czyli działalności międzynarodowych grup terrorystycznych.